Domnule Președinte, stimați colegi, parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții este un acord comercial care ar putea, într adevăr, fi benefic pentru Uniune dacă se respectă anumite condiții. Comisia Europeană trebuie să aibă în vedere în negocieri problemele cu care se confruntă sistemele de sănătate din Europa, accesul limitat la medicamente și prețurile peste măsură ale acestora. Nu vrem ca acest acord să înrăutățească situația și așa nefavorabilă pentru pacienți și să se ajungă într un punct în care cetățenii Uniunii Europene să plătească mai mult pentru medicamentele noi. Uniunea Europeană a progresat considerabil în privința testelor clinice și acest progres nu trebuie pierdut. Companiile farmaceutice trebuie să fie transparente și să pună la dispoziție date importante din testele clinice pentru a favoriza dezvoltarea eficientă de medicamente noi. Comisia trebuie să asigure statele membre că acest acord nu va limita în niciun fel competențele acestora în materie de sănătate publică. Nu ne putem imagina ce efecte dăunătoare ar avea instituirea unui mecanism care să permită aducerea în instanță a unui stat membru pe motiv că profitul unei companii farmaceutice a fost limitat de decizii guvernamentale.